W ramach nowej wspólnej polityki rolnej najwyższy czas, by zakończyć dyskryminację rolników z krajów, które dołączyły do Unii w ostatnich latach i są cały czas biedniejsze.

Opowiadam się również za utrzymaniem wsparcia powiązanego z produkcją tytoniu, gdyż walka z nałogiem nie powinna rozpoczynać się i kończyć się na walce z plantatorami. Jeszcze tylko apel o poparcie poprawki numer 140, dzięki której zaprzestaniemy wspomagać uprawy GMO w Unii Europejskiej.